Creo que es una intervención que debería repartirse entre todos los diputados porque realmente introduce un tema fundamental y lo introduce de una manera magnífica.

Hable usted el tiempo que le parezca necesario para explicar su punto de vista.